Deze aanpak, deze samenwerking heeft in de afgelopen jaren tot aantoonbare verbeteringen geleid.

Klopt het dat die foutenmarge van 11 procent in het regionaal beleid is gebaseerd op die drie lidstaten, en hoe verhoudt dat zich tot uw extrapolatie?